Señora presidenta, señor Moedas. Le ha caído a usted esta cosa, en nombre de la comisaria Malmström. Yo quiero trasladarle que sabemos que la Comisión se ha preocupado y se ha ocupado. El sector agrario solo pide la misma energía que cuando los afectados son otros sectores industriales. El sector agrario no puede ser moneda de cambio en los acuerdos comerciales, ni puede ser la víctima de una guerra comercial, como los cuatro años que llevamos con el veto ruso.

Por tanto, se necesitan...

que solucionarlo. Hay que ver la posibilidad de un periodo transitorio y resolver el problema con energía. Eso espero yo de la Comisión ya saliente. Sabemos que la situación es difícil, pero también que este sector está sufriendo mucho. Mañana hay una gran movilización en mi país, en España.

Necesitamos que se active el almacenamiento privado para el aceite de oliva español y necesitamos que se tomen otro tipo de medidas para el vino. Importantísimo.